Aber das Europäische Patentamt legt die Regeln sehr weit aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es hat mehrere Fälle gegeben, wo man sagen kann, eigentlich verstößt das Europäische Patentamt gegen die Richtlinien, die sich die Europäische Union selber gesetzt hat.

Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu und wir haben noch einiges zu diskutieren auch mit dem Europäischen Patentamt. Und natürlich müssen wir auch die Sorgen der Landwirte und der Züchter ernst nehmen. Es droht hier mit einer zunehmenden Patentierung natürlich auch die Gefahr der Monopolisierung der Zucht über große Unternehmen.